Frau Präsidentin, liebe Vizepräsidenten, liebe Kollegen!

Dann war da ein indischer Aktivist, der forderte dazu auf, dass wir keine Strohhalme mehr benutzen sollten alles gute Ideen. Auch eine gute Idee ist, dass wir die Revision der Hafenauffangrichtlinie haben. Es gibt aber viel mehr, was man einfach besprechen muss. Ich war vor kurzem in einem Wettbewerb zur Kreislaufwirtschaft für junge Menschen.

Ich kenne einen Journalisten in Deutschland einen Familienvater der hat seinen Journalismus an den Nagel gehängt und entwickelt jetzt ein Verbrauchersiegel für plastikfreie Konsumgüter. Davon gibt es ja eine ganze Menge bei Kosmetik, bei Kleidung wir müssen es nur nach vorne bringen. Wir können im Europäischen Parlament zum Beispiel zusehen, dass wir keine Plastikflaschen mehr verwenden. Eine Sache noch Es gibt von der G7 noch eine große Plastikausstellung. Ich habe mit mehreren Kollegen aus dem Parlament Unterschriften gesammelt. Wenn alles klappt, haben wir diese Ausstellung im April in Brüssel vor unserem Parlament.